Je pense au commissaire de ma famille politique, mon compatriote Nicolas Schmit dont la compétence n'est contestée par personne, et à bien d'autres.

Quand une décision de cette nature est prise sans respect ni objectivité, on arrive à barrer la route à un talent exceptionnel. Je ne peux pas accepter la forme dans laquelle cette décision a été prise par certains de mes collègues.